Wiemy o tym dobrze w Polsce, dlatego że w tej chwili wprowadzamy pionierski program pomocy dla rodzin, który bardzo poprawi sytuację kobiet. Tylko nie rozumiem, dlaczego do naszego sprawozdania mówiącego o tak ważnych kwestiach skrajna lewica włącza sprawy, które nijak się mają do sprawy, o której mówimy.

O jakie rodziny chodzi? Co to jest rodzina biseksualna? Co to jest rodzina interseksualna? W jakim kraju europejskim tego typu zjawiska są uznawane?

Przecież to są rzeczy, których w ogóle nie zdefiniowaliśmy. Wszystko to pokazuje, że mamy do czynienia z rewolucją, która ma zniszczyć świat, w którym się wychowaliśmy i któremu zawdzięczamy swoją wolność.